Pani Przewodnicząca! Powiedzmy sobie wprost, że w Unii Europejskiej działa silne lobby handlowe, w interesie którego leży osłabienie rolnictwa europejskiego, żeby zarabiać więcej na imporcie żywności ze świata. Wiele razy w tym parlamencie słyszeliśmy, że w celu przeciwdziałania drożyźnie żywności trzeba otwierać rynki. Mieliśmy reformę rynku cukru, otworzyliśmy rynki, ograniczyliśmy produkcję cukru w Europie, znieśliśmy subsydia eksportowe i jakie są wyniki? Ano takie, że ceny cukru nie zmniejszyły się, tylko wzrosły.

Zgadzam się z panem Smithem, który mówił o tym, że rynek nie jest tutaj receptą. I powinniśmy naprawdę nie ulegać temu lobby handlowemu, a drogę do zapewnienia właściwych cen żywności upatrywać w tym, żeby lepiej chronić nasze rolnictwo, jego potencjał produkcyjny, bezpieczeństwo żywnościowe.